Skutočnosť, že Bangladéšska národná strana januárové voľby bojkotovala z dôvodu pretrvávajúceho násilia a účasť voličov bola veľmi nízka, spolu spôsobili, že volebné víťazstvo vládnucej strany Liga Awami je málo reprezentatívne. Preto je potrebné aj po neúspešnej misii komisie OSN pokračovať v diplomatických aktivitách s cieľom vytvoriť predpoklady na zahájenie vecného dialógu medzi hlavnými politickými silami, aby sme predišli ďalšej eskalácii napätia.